kæra þjóð ég renndi yfir fjárlögin í dag og þó svo að þau séu ekki eins hræðileg fyrir innviði samfélagsins sem við byggjum saman og fyrri fjárlög þessarar ríkisstjórnar á eftirhrunstímum þá sé ég ekki neitt til að tala um sem tryggir bætt kjör þeirra sem svo sannarlega hafa þurft að bíða af sér storminn oft við afar kröpp kjör án þess að um þessa hópa sé rætt nema á tyllidögum ég hitti nokkra frá þessum samfélagshópum fyrir utan þing við þingsetninguna í gær

flestir sem voru á austurvelli í gær voru öryrkjar eða ellilífeyrisþegar þessir hópar eru yfirleitt alltaf hunsaðir því hverju geta þau svo sem hótað ef kjör þeirra eru sker að hætta að vera gömul að hætta að vera veik þessir hópar voru fyrstir til að þurfa að þola skerðingar sem forleik að alþjóðagjaldeyrissjóðsins þrönga stakki þessir hópar verða að fá kjör sín bætt ég skora á hæstvirta ríkisstjórn að sýna að efniviður og grunnur hennar sé þeirra sem meina í sínu vinstra hjarta að þessir hópar megi ekki lengur verða út undan í samfélaginu okkar horfumst í augu við það að það er viðvarandi fátækt á íslandi sem er smánarblettur á samfélagi okkar gerum samkomulag um að gera allt sem við getum til að uppræta þessa smán forseti það er margt sem þetta þing hefur gert vel og hefur ekki farið hátt um enda ekki neitt sérstaklegt fréttnæmt ef fólk getur unnið vel saman sem kosið er til þess að gera einmitt það við höfum upprætt margar óþarfa hefðir leyndarhyggja er á undanhaldi verið er að vinna að leiðum til að greiða leiðina á milli þings og þjóðar og vonandi tekst okkur að byggja hvata fyrir almenning til að fylgjast betur með og hafa bein áhrif á störfin okkar það hefur vakið traust og jafnvel smáaðdáun að þingið samþykkti einróma að fela ríkisstjórninni það verkefni að smíða löggjöf sem lýtur að því að móta landinu sérstöðu er varðar upplýsinga tjáninga og málfrelsi á komandi þingi verða lögð fram mörg lög sem eru samin með þetta að leiðarljósi frá ráðuneytunum

sem þingsályktunin tiltók forseti þingið hefur í auknum mæli tekið sér þau völd sem því ber sem löggjafarsamkundu að smíða lög og fela framkvæmdarvaldinu verkefni sem eru stefnumótandi þannig virkar alvöru lýðræði í sviss er alvöru þrískipting valds þar er þingið alvöru löggjafarsamkunda en ekki eins og víðast annars staðar tíðkast þar á meðal hérlendis stimpilstofa fyrir framkvæmdarvaldið ég vona að okkur takist að rjúfa vítahring gamalla hefða án þess þó að glata menningarlegum arfi okkar ég vona að það geti myndast sátt hér innan veggja og siðvæddari umræðuhefð verði ekki aðeins draumsýn

til þess að fyrirbyggja að það á grá svæði því er það til háborinnar skammar að við notum andsvör sem er hola í þingsköpum á þann hátt sem við gerum við eigum að vera fyrirmynd að því að misnota ekki lög þó að það séu gallar í þeim góðu landsmenn núna er svokallað kosningaár þá verður mörgu fögru lofað og jafnvel verður það svo að ýmiss kosningaloforð verða efnd

ég hef alltaf verið mjög veik fyrir nánast ómögulegum verkefnum og jafnvel sótt í slík verkefni ég hef nefnilega fulla trú á að okkur takist að reisa hér sanngjarnt samfélag byggt á nýjum grunni

ég vona að fólk átti sig á hve mikil forréttindi það eru að fá tækifæri á að taka þátt í þessu ferli hins þroskaða lýðræðissamfélags það er nefnilega alls ekki sjálfgefið að fá slíkt tækifæri til að ræða um framtíðarskipan og efnivið samfélags síns þeir eru margir utan íslands sem öfunda okkur fyrir að hafa skapað okkur þetta tækifæri ef krafan hefði ekki verið svo skýr fyrir síðustu kosningar um að við yrðum að huga að alvöru þrískiptingu valds að tryggja alvöru upplýsingafrelsi að tryggja að auðlindir þjóðar séu undir forsjá þjóðar að kanna hvort tími sé komin til aðskilnaðar ríkis og kirkju betra kerfi til að kjósa eftir beint lýðræði og betri leiðir til að tryggja aðhald og þátttöku almennings í samfélaginu lýðræði þýðir nefnilega að lýðurinn ræður það er ekki hægt ef fólk ræður aðeins á fjögurra ára fresti það hefur skapast gjá á milli þings og þjóðar sem er svo æpandi með víggirðingunni fyrir utan þingið í gær byggjum brú yfir þessa gjá með því að treysta almenningi til að gefa okkur skýra leiðsögn um hvert skal halda með nýja stjórnarskrá kæra þjóð ykkar er að færa okkur skýra leiðsögn með því að mæta á kjörstað þann tuttugasta október og kjósa um nýja stjórnarskrá okkar þingmönnum ber að hlíta vilja ykkar ég skora því á þing og þjóð að taka

við munum aldrei fá annað eins tækifæri nýtum það